Sincer, nu am înțeles ce legătură are euro cu emisiile de carbon, dar ați făcut o afirmație ați spus că ceea ce s a întâmplat la Paris, de fapt, a salvat politicienii. Puteți să explicați ce înseamnă asta? Eu cred că ceea ce s a întâmplat la Paris este o nevoie și toți de aici, indiferent de opțiune politică, trebuie să susținem încadrarea indicatorilor pentru schimbări climatice.